Jeśli dzisiaj nasi partnerzy z EPP tak bardzo troszczą się, i słusznie, o przestrzeganie praw człowieka np. na Ukrainie, do tego stopnia, że przedłużają życie towarzysza Stalina aż o 4 lata, to rozumiem, że zgodzą się też, że jasna perspektywa członkostwa dla krajów Partnerstwa Wschodniego jest tym, co możemy dla tych krajów i dla przestrzegania praw człowieka w tych krajach zrobić najlepszego. A to oznacza, że to byłby apel do pani Komisarz i oczywiście do polskiej prezydencji, o to, żeby szczyt w Warszawie był świętem, ale nie dlatego, że się odbywa, jak to chciał kolega Siwiec, ale żeby był świętem dlatego, że rzeczywiście będzie w stanie dać jasną perspektywę członkostwa tym wszystkim krajom. Tym pomożemy im zarówno w ich sytuacji geopolitycznej, jak i w sytuacji przestrzegania praw człowieka.